Pornind de la experiența strategiilor regionale adoptate deja de Uniunea Europeană, Strategia pentru regiunea carpatică trebuie să aibă în vedere provocările comune, să îmbunătățească funcționalitatea structurilor existente, să vizeze mărirea coeziunii teritoriale, să permită o exploatare substanțială a potențialului existent, să țină cont de specificitățile regiunii, de tradițiile locale și regionale ale populației. Consider că toate acestea nu pot fi acoperite de Strategia Dunării, ci trebuie să avem o nouă strategie specifică pentru Carpați. Cooperarea privind turismul, conservarea biodiversității, amenajarea teritoriului, agricultura, silvicultura, transporturile, industria, energia pot conduce la îmbunătățirea calității vieții în această zonă, dar și la împiedicarea depopulării localităților din regiunea carpatică.